Žiaden terorista si nepôjde najprv vybaviť zbrojný pas a nákupné povolenie, aby si potom legálne kúpil zbraň, zaregistroval ju na polícii a spáchal teroristický útok. Preto aj nie sú s legálne držanými zbraňami páchané žiadne teroristické útoky. Teroristi si do Európy donesú všetky zbrane, ktoré potrebujú preto, lebo sme trestuhodne dokorán otvorili schengenskú hranicu. Obmedzovať legálnu držbu zbraní, ako to navrhuje najnovšie pán Juncker pod rúškom boja proti terorizmu, považujem za vrcholne perfídny krok. Skôr mi to pripadá, že Európska komisia, na čele s pánom Junckerom, chce odzbrojiť slušných ľudí, aby sa nemohli brániť. Vy síce hovoríte, že bojujete proti teroristom, v skutočnosti kradnete slušným ľuďom slobodu.